Monsieur le Président, Madame la ministre, Monsieur le Commissaire, je voudrais être assez concret pour vous expliquer pourquoi nous vous avons convoqués sans beaucoup de préparation à ce débat et de manière assez unanime sur les bancs de cet hémicycle.

La commission des affaires juridiques est chargée de vérifier si le contenu de la déclaration est exact nous ne savons pas comment faire si elle est complète nous ne savons pas comment faire si on peut supposer des conflits d'intérêts nous n'avons pas les moyens de le vérifier. Premier constat les parlementaires aujourd'hui n'ont pas les moyens d'exercer leur travail, en tout cas pour ce qui est de la commission JURI et du travail qu'on nous demande pour analyser les déclarations d'intérêts des commissaires.

C'est pourquoi ce débat est intéressant, Monsieur le Président, car il doit nous permettre d'aboutir dans le mandat à remettre les choses à l'endroit et permettre aux parlementaires de légiférer sur la transparence et, éventuellement, à une autorité administrative indépendante de faire le travail administratif.